Cyprus houdt de traditie van de apostelen Paulus en Barnabas levend en alleen daarom heeft u onze sympathie. En ook de brute Turkse bezetting van een aanzienlijk deel van uw eiland maakt ons gevoelig voor steun aan u.

Dat u, president, bent afgestudeerd in Moskou, moet niet resulteren in een té grote afhankelijkheid van de heer Putin. Want u weet, je geeft hem een hand en voordat je het weet ben je heel je arm kwijt.

Hoe kon het dat diverse banken in Cyprus zo in de problemen zijn gekomen?